Ich werde Ihnen jetzt einmal abseits unserer inhaltlichen Kritik etwas zu der Entstehung dieses Berichtes erzählen.

Natürlich wurde dieser Bericht in unseren politischen Vorstellungen entsprechend gestaltet. Das war nun wieder Herrn Cramer, den Sozialisten und den Grünen natürlich nicht recht, und der Bericht wurde vom Ausschuss nicht angenommen so weit, so gut. Daraufhin hat Herr Cramer allerdings in einer Koordinatorensitzung, die er 15 Minuten vor der Zeit, als die Sitzung angesetzt wurde, begonnen hat, beschlossen, diesen Bericht nach Artikel 50 der Geschäftsordnung an sich zu nehmen, und dies ohne uns in irgendeiner Art und Weise davon zu informieren. Abgesehen davon, Herr Cramer, dass das Vorgehen nicht besonders kollegial war wie sie wahrscheinlich selbst auch wissen ist es noch dazu politisch motiviert und geradezu infam, was da passiert ist.

Zur inhaltlichen Kritik an diesem Bericht und EMSA ist zum einen anzumerken, dass wir es ablehnen, neue Agenturen zu schaffen, da diese sich als Geldvernichtungsmaschinen herausgestellt haben.

EUR geben, und von unserer Seite absolut abzulehnen ist es, dass Verbindungsbeamte in Mitgliedstaaten jeweiligen Regierungen und Mitgliedstaaten Fristen setzen sollen, die sie einzuhalten haben. Das ist für uns schlichtweg inakzeptabel.